La Commission a l'intention de proposer pour la politique agricole commune une réforme ambitieuse et approfondie qui va demander aux agriculteurs d'apporter une contribution significative à l'accomplissement des objectifs de la stratégie Europe

Une politique agricole commune forte et ambitieuse exige aussi un budget approprié de l'Union européenne.

2011. Ensuite, la Commission présentera ses propositions sur la réforme de la politique agricole commune dans la seconde moitié de l'année 2011 pour faire en sorte qu'on puisse coordonner la présentation de propositions législatives au niveau du budget tout en prenant en compte nos ambitions pour la future politique agricole commune.